en ook dat het realistisch is. Collega's, ik wil u danken. De meesten onder u hebben de aanpak van de Commissie gesteund en ik zou u voor die brede steun aan dat actieprogramma willen bedanken.

Het is nu aan de lidstaten om zich te lanceren, om zich meester te maken van dat dossier.